Nagyon köszönöm képviselőtársamnak, és kérem a jelenlévő szokás szerint rendkívül kisszámú képviselőt, hogy legyenek tanúink arra, hogy én komolyan gondoltam a meghívást. Nem úgy általában, bár szívesen megmutatom Önnek a csodálatos budapesti fürdőket, kávéházakat, Operaházat is, de én most üzemekbe, nyugati tulajdonú összeszerelő üzemekbe szeretném Önt vinni, és például a Tescóba ha jól tudom Ön angol vagy más olyan üzletláncokba, ahol mondom 250 euróért dolgoznak az emberek, és azt szeretném, hogy ezekkel az emberekkel beszéljen, és beszélje rá őket, hogy meneteljenek az EU zászló alatt!